Y ahora estamos hablando de impunidad, porque, aunque pensemos en países lejanos, lo que les acabo de contar pasó en España, en el norte de España. Y los asesinatos de Dafne Caruana o de Jan Kuciak han ocurrido en Malta o en Eslovaquia —lo pagamos todos— y, de momento, estos dos últimos asesinatos han quedado impunes. También se intenta censurar a periodistas en nuestros países —lo ha contado el comisario King—. Es menos conocido el informe de Reporteros sin Fronteras que ha denunciado que han ocurrido más de cincuenta ataques a periodistas en Cataluña en el último año que lo han hecho secesionistas fanáticos que intentan construir un Estado identitario porque no pueden soportar que se muestre toda la pluralidad social. El informe de Reporteros sin Fronteras indica literalmente que de las consignas coreadas y las increpaciones hemos pasado a los insultos, el acoso y el hostigamiento y, finalmente, a la agresión física. Es un patrón que siempre se repite en las espirales de odio al periodista. Hoy decimos en este Parlamento ¡basta! a la presión y a los ataques a los medios en cualquier lugar del mundo. También decimos ¡basta! a la coacción de los grupos o gobiernos que buscan amordazar a los periodistas.